Salut interesul acordat integrării migranților din statele terțe pe piața muncii din Uniune, mai ales în condițiile îmbătrânirii populației europene, însă cred că, înainte de a ne gândi la situația lucrătorilor care vin din afara Uniunii, ar trebui să ne preocupăm de cei europeni, pentru că există o dimensiune externă a migrației, dar și o dimensiune internă. Aș vrea să atrag, astfel, atenția asupra faptului că, în continuare, cetățenii români și bulgari se confruntă cu restricții pe piața muncii în mai multe state membre, deși au trecut șase ani de la aderare. Comisia Europeană a arătat că impactul liberalizării pieței muncii asupra statelor membre este redus. În ciuda acestui fapt, lucrătorii români au nevoie de un permis de muncă în nouă state membre. În plus, Marea Britanie încearcă să găsească modalități de a împiedica accesul la piața muncii pentru cetățenii români, chiar și după